Drvivá väčšina ľudí sa podľa epidemiologických štúdií nakazí počas nechráneného pohlavného styku inou infikovanou osobou.

Kto sú tie infikované osoby a zaznelo to už, myslím dnes, myslím si, že sú to najčastejšie sexuálni pracovníci pracovníčky, ktorí majú denné mnohopočetné styky, často bez použitia akejkoľvek ochrany.

Ako lekár hovorím, ako odborník viem, že keď niekoho prezriete v pondelok a má ďalšiu kontrolu o týždeň, tak medzitým sa nakazí a je už on sám zdrojom infekcie. Ďalšou rizikovou skupinou tak, ako pán Cashman predtým povedal, sú občania, ktorí sú sexuálni pracovníci, často s rovnakou sexuálnou orientáciou.

Musíme preto niečo robiť, som za výskum nových liekov, samozrejme antiretrovírusové lieky sú často nie celkom účinné a verím, že v rámci siedmeho rámcového programu pre vedu a výskum, ktorý Európa veda tiež podporuje, nájdeme nové molekuly, ktoré práve zabezpečia liečbu týchto infikovaných osôb. Mám tu ešte veľa poznámok.

Afrike, pretože tam sú milióny ľudí najmä v subsaharskej oblasti a je našou morálnou povinnosťou Afrike pomôcť.